Spoštovane ministrice in ministri, spoštovane poslanke in poslanci. Naj najprej nedvomno povem, da bo poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek pričujoči rebalans proračuna podprla in da nasprotujemo glede na vsebino tega rebalansa neprimernim pogojevanjem, da ne rečem izsiljevanjem stranke Levica. Kakorkoli, vsakokratni proračun, pa njegov rebalans tudi vedno nakazujeta politično usmeritev aktualne vlade. Vsakič je to izjemno zahteven projekt, v katerem se lomijo kopja. V okviru vseh proračunskih uporabnikov je treba uskladiti potrebe in porazdeliti razrez po posameznih ministrstvih. Želje in potrebe so realne, a tudi denarja ni nikoli dovolj, to vsi vemo. In zato je treba ostati v nekih okvirjih, ki so pač obstoječi. K razporejanju sredstev je treba pristopiti premišljeno in preudarno ter imeti v mislih tako javni dolg kot srednjeročno vzdržnost na eni strani, po drugi strani pa nastavljati področja, kot so socialne kategorije, pa tudi področja, ki povzročajo dodano vrednost, saj nam le to lahko prinese konkurenčno gospodarstvo in dolgoročno vzdržno gospodarsko rast. V Stranki Alenke Bratušek rebalans, ki je pred nami, ocenjujemo kot dober. Glede na trenutno vlado je je tudi nekoliko bolj socialno naravnan, kar se nam zdi situaciji primerno. Šest zaporednih let gospodarske rasti, ki je večja od povprečne v Evropski uniji, morajo končno občutiti tudi posamezniki, naši državljani. Tako smo dvignili plače v javnem sektorju, minimalno plačo in socialne prispevke, občinam zagotovili višje povprečnine. Če ljudem ne bomo prisluhnili, se nam kaj lahko zgodi to, kar se dogaja v Parizu, in potem bo te napake potrebno drago, zelo drago plačati. V preteklih letih nam je v Sloveniji uspelo stabilizirati finančni sistem in ustvariti pogoje za vnovični zagon gospodarstva. Gospodarsko rast beležimo pravzaprav že od leta dva tisoč štirinajst, ko je vlado vodila naša predsednica Alenka Bratušek. Ponosni smo, da so ukrepi iz obdobja najhujše krize obrodili sadove in da lahko pri porabi sredstev v rebalansu spodbujamo tudi nadaljnjo rast in obenem sredstva namenimo za zmanjšanje dolga države. Pot do dobrih časov, ki jo uživamo danes, je bila, če se še spomnite, zelo zahtevna. Zato moramo biti zdaj izjemno previdni, da teh naporov ne ne zapravimo prehitro. V stranki menimo, da sta ohranjanje presežka in stremljenje k zmanjševanju javnega dolga prava usmeritev in prava pot za uresničitev tega cilja. Rebalans je po naši oceni pripravljen na realnih predpostavkah, tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani. Seveda pa v Stranki Alenke Bratušek tako kot tudi v vseh drugih strankah tudi tokrat nismo popolnoma zadovoljni. Vsak izmed koalicijskih partnerjev si verjetno želi, da bi določene stvari takole drugače ali hitreje, in se s kakšno stvarjo težko sprijazni. Nobena skrivnost ni, kaj najbolj žuli Stranko Alenke Bratušek - upokojenci. To je bila naša predvolilna prioriteta. Težko nam je razumeti, da so že zagotovljenih dvesto štirideset milijonov evrov, ki so bili v proračunu zagotovljeni na postavki za pokojnine, uporabili za druge stvari in ne za izpolnitev koalicijskih zavez, pod katere smo se podpisali vsi člani koalicije. Naša predsednica je že ob podpisovanju ZIPRS-a, Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije opozarjala, da je sredstev na tej postavki dovolj, tako za ureditev dodatnega dela upokojencev, za izplačilo letnega dodatka oziroma regresa v dveh višinah, kot tudi verjetno za začetna sredstva za postopen dvig odmernega odstotka. Z uresničitvijo teh zavez bi odgovorili na najbolj pereče probleme upokojencev in hkrati dvignili zaupanje v pokojninski sistem pri generaciji, ki je sedaj še aktivna. Sredstva, ki so bila zagotovljena upokojencem v že sprejetem proračunu za leto devetnajst, se zdaj znižujejo. Prednost se, kot rečeno, daje drugim rečem, upokojenci pa bodo zopet morali počakati na svoj čas, tako se vsaj govori, in plačati visoko ceno. Zato upamo, da vsi skupaj razumete naše razočaranje, da vseh teh ukrepov nismo realizirali že zdaj že s prvim prvim dva tisoč devetnajst, tako kot je bilo dogovorjeno. Samo na tak način bi se varčevalni ukrepi tudi za upokojence, tako kot za druge ciljne skupine, končno končali. Še naprej se bomo zato v naši stranki zavzemali za čim prejšnjo uresničitev teh zavez in glasno opozarjali ter stremeli k temu, da se to zgodi čim prej. Po drugi strani pa je dejstvo, da imamo rekordni rebalans in da ga upravičeno spremljajo visoka pričakovanja. Nekatera so povezana s problematičnimi področji in za nas je eno takih nedvomno področje čakalnih vrst. v Stranki Alenke Bratušek smo velikokrat izpostavili, da je treba čakalnim vrstam narediti konec, bolnika pa postaviti v središče zdravstvene oskrbe in mu omogočiti, da bo deležen takšne oskrbe, kot jo nujno potrebuje. Verjamemo, da so sredstva Ministrstva za zdravje odmerjena v zadostni meri, da bo to občutno skrajšalo čakalne dobe in da se bodo lahko naredili vsi ukrepi, ki so nujno potrebni. Hkrati v naši stranki posebno pozornost posvečamo tudi dogajanju na Ministrstvu za infrastrukturu infrastrukturo. Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu in pa Službi za razvoj in kohezijo. Nikakor ne moremo biti zadovoljni s povečanjem, ki je pripadlo Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, saj na snovanje kakršnihkoli načrtov na tem ministrstvu ni mogoče, saj dodatna sredstva komaj še pokrijejo to, kar je prineslo povečanje plač v skladu s sprostitvijo plačnih razredov po ZUJF-u. Kot je dejal naš minister, skrb za diasporo, ki jo nalaga tudi peti člen ustave, ne pomeni zgolj mahanje z zastavicami, ampak tudi investicije. Na drugi strani smo bolj zadovoljni z rebalansom infrastrukturnega ministrstva. Odraža namreč uresničitev zavez, ki smo jih zapisali v koalicijsko pogodbo, in določa, da se sredstva, namenjena cestni in železniški infrastrukturi, v letu dva devetnajst glede na prejšnje leto ne bodo zmanjševala. Prometna infrastruktura je eden ključnih generatorjev rasti, zato je posebej pomembno, da je največje povečanje vlaganj prav tja. Prav tako se v luči trajnostnega razvoja veselimo vseh načrtovanih vlaganj v projekte, ki bodo Slovenijo vodili na pot v drugačno prihodnost, enako pa velja tudi za ukrepe za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. In za konec še nekaj besed o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov, ki spremlja vsakokratni proračun ali rebalans. Ta je končno takšen, kot mora biti, tehničen, a seveda nas ponovno zmoti nekaj. V Stranki Alenke Bratušek si želimo, da bi bila vsa vprašanja vezana na delo upokojencev, urejena v sistemskem zakonu, ne pa v v Zakonu o izvrševanju proračunov, in kot rečeno, obstoječa sredstva v v proračunu, ki ga danes pripravljamo, bi zagotavljala rešitev teh vseh problemov že sedaj. A kakorkoli, predsednik vlade nam je včeraj ponovno zagotovil, da se bodo vsi dogovorjeni ukrepi, za katere smo se zavezali v koalicijski pogodbi, izpolnili v kratkem in da se že pripravljajo na resornem ministrstvu. Mi mu zaupamo in verjamemo, da bo vsi, da bodo vse te spremembe oziroma ta zakon čim prej pripravljeni in podani na pot v parlament. In tudi zato bomo v Stranki Alenke Bratušek, kot rečeno, pričujoči proračun oziroma njegov rebalans, pardon, potrdili. Hvala lepa.